Ja, spoštovani predsednik vlade, s sprejetjem novele ZOFVI na vladi ste prevzeli nase veliko za vse posledice tega dejanja. Starši so ogorčeni, da se lahko v enaindvajsetem stoletju sredi Evrope zgodi takšen napad na pravno državo in takšen poskus diskriminacije manjšine. Namesto da bi vsi skupaj uveljavili ukrepe za krepitev civilne družbe za več strpnosti in spoštovanja v naši družbi so otroci vključeni v nevladne osnovne šole in njihovi starši grobo napadeni s strani nosilcev oblasti, kot da to še ni dovolj, je napovedana še sprememba Zakona o vrtcih, ki bo nov udarec otrokom in staršem. Otroci potrebujejo ljubezen, mir in spodbudno vključujoče okolje. Njihovi starši se zato trudimo, da od od države pa upravičeno pričakujemo podporo. Utrujeni od vseh bremen poklicnega in družinskega življenja se morajo starši boriti še z državo. Spoštovani predsednik, otroci otroci tudi vas sprašujejo: "Bom prihodnje leto še lahko obiskoval to šolo, bom še lahko hodila v ta vrtec?" Ker so otroci največje bogastvo in prihodnost Slovenije v skladu z drugim odstavkom dvestošestinštiridesetega člena poslovnika predlagam, da se na prihodni seji opravi razprava o odgovoru predsednika vlade na moje poslansko vprašanje.